Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Am vergangenen Dienstag hatte ich die Freude, an einer Ministerkonferenz der Verkehrsminister zum Thema teilzunehmen. Ich war in der Tat ein bisschen erschrocken. Von den meisten Ministern wurde nur erklärt, was alles nicht geht und warum der Schiffsverkehr nicht so einfach seine Emissionen reduzieren kann. Wenn wir aber ambitionierte Klimaziele erreichen wollen und das wollen wir, auch um gefährliche Kipppunkte im Klimasystem zu vermeiden dann müssen alle einen Beitrag leisten. Deswegen bin ich froh, dass hier im Haus breite Übereinstimmung darin besteht, dass wir den Schiffsverkehr anpacken und dass wir ihn auch ins Emissionshandelssystem einbeziehen wollen. Ich bedanke mich vor allen Dingen bei Pernille Weiss als Schattenberichterstatterin für die EVP Fraktion, aber auch bei allen anderen. Wir als EVP machen aber deutlich Wir wollen eine ordentliche Gesetzgebung. Wir werden am Mittwoch sehen, dass ein Impact Assessment nicht immer unbedingt schlecht fürs Klima ist, und deswegen wollen wir auch hier ein Impact Assessment Die Kommission soll sorgfältige Analysen vorlegen und dann einen Vorschlag, der auch das Verursacherprinzip berücksichtigt und Vorleistungen anerkennt. Dann sind wir, glaube ich, gemeinsam auf dem richtigen Weg. Die EVP wird dem Bericht aber in jedem Fall zustimmen. Wir bitten um Zustimmung zu unserem Änderungsantrag 63. Aber wir wollen, dass ein klares Zeichen von diesem Parlament ausgeht Der Schiffsverkehr muss seine Verantwortung endlich tragen.